Madame la Présidente, tout d'abord je voudrais saluer les deux corapporteurs, M.

C'est un bon exemple d'une coopération entre commissions parlementaires propre à faire avancer nos objectifs communs. Ensuite, cette proposition complète le paquet Victimes, qui renforce le droit des victimes dans l'Union européenne. Mais par ces mesures, nous renforçons aussi l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice, dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.

Ce rapport est donc un pas de plus vers la réalisation de notre espace commun de justice, sans frontières intérieures, dans lequel tous les citoyens voient leurs droits garantis. Deux mots clés sont à retenir la simplification et la protection. Nous parlons toujours de simplification, mais ce rapport illustre comment, par la simplification, nous renforçons la protection des citoyens. Supprimer les formalités intermédiaires, assurer une reconnaissance rapide et simple des mesures de protection, réduire les charges administratives pour les victimes, mettre en avant l'utilisation du certificat standardisé multilingue, voilà des exemples concrets des mesures prises pour garantir que toute personne bénéficiant d'une protection dans un État membre ne perd pas ce droit lorsqu'elle se déplace et s'installe dans un autre État membre. Enfin, il est important de mettre en avant l'attention particulière que le rapport prête aux violences faites aux femmes. Pour mieux répondre aux besoins des victimes de violences sexistes, ce rapport propose des mesures concrètes, telles qu'assurer la formation des fonctionnaires susceptibles de devoir gérer des cas de violences, garantir aux victimes un langage accessible, et mettre en place des services adaptés à leurs besoins. Donc, encore une fois, félicitations aux deux corapporteurs parce que ce pas en avant que nous faisons aujourd'hui, c'est un pas en avant dans la concrétisation des principes fondateurs de notre Union européenne de justice et de sécurité pour tous les citoyens européens.